sans égalité devant l'impôt et qu'il n'y a pas d'État stable et d'Europe stable et respectée qui laissent fuir chaque année des dizaines de milliards d'euros de recettes publiques. Donc, j'ai entendu les commentaires des uns et des autres et, pour reprendre un collègue, il ne s'agit évidemment pas de stigmatiser des professions, mais bien de tenter de dissuader certains de ces professionnels de s'adonner à ce que j'ai appelé une industrie de l'évasion fiscale, en tout cas de l'optimisation fiscale, que nous avons tous dénoncée

Le commissaire Moscovici nous invitait à prendre conscience des progrès qui avaient été réalisés depuis trois ans. Il est vrai que la Commission et le Parlement essaient de travailler, à leur rythme, pour trouver des réponses. Il est vrai aussi, quand même soyons honnêtes, chers collègues que le Conseil ne nous aide pas beaucoup et qu'il ne va pas falloir relâcher la pression face à des États membres qui, sur ce dossier, sont rarement en avance et ont rarement envie d'anticiper un certain nombre de débats.